Hvala lepa. Danes je pred nami še en recikliran predlog zakona, ki ga je v tem v ta zakonodajni postopek vložila poslanska skupina SDS. Kljub temu da so se rešitve, ki jih je SDS že v prejšnjem mandatu predlagala, izkazale za neustrezne, so na poslanskih klopeh ponovno predlogi zakonov, ki predvidevajo identične rešitve. Enako je v primeru Zakona o motornih vozilih, s katerim predlagatelj želi ukiniti obvezno registracijo mopedov. Leta dva tisoč šestnajst je bila s sprejetjem novele Zakona o motornih vozilih in novele Zakona o pravilih cestnega prometa uvedena obveznost registracije mopedov, vključno s tehničnim pregledom in sklenitvijo osnovnega zavarovanja. Določila se je najnižja starostna meja za uporabnike teh vozil ter obveznost uporabe zaščitne čelade. Opozicija je v takratni razpravi ob obravnavi predlogu zakonov nasprotovala, kljub temu da je oba predloga zakona podprla Vlada Republike Slovenije in predvsem tudi strokovna javnost. Tedanje razprave glede registracije mopedov so bile obsežne. Pri tem se je SDS vedno sklicevala na nemogoče administrativne in finančne ovire, na katere naj bi ob registraciji mopeda naleteli lastniki teh motornih vozil. Na to se sklicuje tudi danes, kar nas v resnici ne preseneča. Identičnemu predlogu pritičejo namreč identični argumenti. Ne glede na to, da je bilo že večkrat povedano, s kakšnim namenom je bila uvedena obvezna registracija, tudi danes s strani opozicije pričakujemo kritiziranje obvezne registracije mopedov. Pa naj poudarim še enkrat, bistvo uvedbe obvezne registracije za mopede je jasno, in sicer vzpostaviti večji nadzor nad lastništvom teh vozil, kar vodi v zmanjšanje števila kršiteljev cestnoprometnih predpisov, lažjo identifikacijo in izsledljivost prekrškarjev ter zmanjšanje števila kraj. Res je, da so se ob uveljavitvi obvezne registracije pojavile nekatere porodne težave v zvezi z dokazovanjem lastništva, vendar je ministrstvo registracijskim organizacijam poslalo pojasnila in usmeritve, kar je lastnikom omogočilo lažjo registracijo. Danes teh ovir ni več. Glede na to, da je uradna evidenca lastništva vzpostavljena in da je bilo od maja dva tisoč sedemnajst do konca oktobra dva tisoč osemnajst registriranih več kot trinajst tisoč petsto tovrstnih motornih vozil, lahko trdimo, da smo s sprejetimi spremembami zagotovili višje standarde varnosti pri uporabi mopedov, prepoznavnost lastnikov mopedov ter zavarovanje morebitnih oškodovancev v prometnih nesrečah, v katere so vpleteni vozniki mopedov. Registracija omenjenih mopedov je prinesla več prednostni za lastnike mopedov, pa naj izpostavim le nekatere. Lastnikom teh mopedov je omogočena nemotena udeležba v cestnem prometu tudi v drugih državah. Veljavna ureditev je denimo primerljiva ureditvi v sosednjih državah. Zaradi sprejetih določb je prodaja mopedov bolj nadzorovana, saj je v preteklosti prihajalo do tega, da so prodajalci prodajali neustrezne, nehomologirane mopede. Ti mopedi imajo poleg tega tudi obvezno avtomobilsko zavarovanje, kar seveda pomeni tudi varovanje poškodovancev in oškodovancev v prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi ti mopedisti. Ker Zakon o motornih vozilih določa, da je vlogi za registracijo vozila med drugim potrebno priložiti tudi potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila, predlagane spremembe neposredno vplivajo na poslabšanje prometne varnosti. Poslanski skupini SMC menimo, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo in ga tudi ne bomo podprli. Hvala lepa.